Hvala lepa. Hvala lepa Zdaj, prvo, kar je, ne, zdaj gospa sicer je začela mandat zdajle, ampak leta dva tisoč šest, leta dva tisoč šest smo sprejeli davčno reformo, ki s kjer smo razbremenili dohodnino, dohodninske zavezance in gospodarske družbe za več kot milijardo, milijardo pa dvesto tisoč mark, če se ne motim, je bilo takrat to. Tako da to, kar ste vi povedali, ne rabite v dvomiti, da mi to ne bi naredili, ne, zato tudi zakone predlagamo. In drugo, gospa, ne, zdaj ste pa že toliko časa poslanka, da bi lahko vedeli, da je da bi vlada, ko je vložila zakon po nujnem postopku, zlahka na kolegiju dosegla skupno obravnavo s tem zakonom, hibrid bi naredili, ne, po tistem stosedemnajstem, stoosemnajstem členu. Pa tega ne vlada, ne koalicija ni predlagala, zato imate dve seji. To bi lahko vse naredili, ne, ampak očitno, ne, ste nesposobni tudi to narediti, ne, in zato bosta zdaj dve seji, ne. Toliko, samo dve kratki pojasnili, kasneje pa še kaj več.